Ich fühle mich wieder erneut zurückversetzt in die Achtzigerjahre Die kalten Krieger sind aufgewacht, die Transatlantiker sind wieder da. Herr King, wenn Sie schon davon sprechen, dass die russischen Medien falsche Zahlen und Fakten liefern, ja dann sagen Sie doch mal, wann die Russen falsche Zahlen geliefert haben. Wann haben sie falsche Fakten geliefert? Ich habe die Ereignisse und die Kriege in Libyen, in Afghanistan, in Serbien, im Irak und in Syrien verfolgt, und in all diesen Dingen habe ich also gesehen, dass unsere transatlantischen Lügenmedien falsch berichten, nicht aber die russischen Nachrichten wie Sputnik oder RT. Ich konnte mich selber bei zwei Besuchen in Syrien davon überzeugen, wer die Wahrheit berichtet. Warum sind Sie nicht mutig genug, um auf Russland zuzugehen, den Dialog zu suchen, statt einen Propagandakrieg auszulösen? Die Zukunft Europas eines Europas der Vaterländer liegt in der Gemeinschaft mit Russland und nicht mit der raumfremden Macht USA.